Señor Presidente, cuando votemos este informe, tendremos que hacerlo desde la honestidad de reconocer que las políticas de contaminación acústica siguen siendo la asignatura pendiente de las políticas de la Unión Europea.

A quienes consideran que es una propuesta muy ambiciosa, hay que decirles que deberían considerar que es una buena base de partida para conseguir el equilibrio necesario entre lo que sea la posición del Consejo y las máximas aspiraciones de este Parlamento, que lo son. Y recordar que el argumento de que se destruyen puestos de trabajo es un argumento muy forzado.

Estamos hablando de contaminación acústica y no de emisión de gases